Hvala lepa in lepo pozdravljeni. Te dni, ko hodim po Sloveniji, srečujem veliko upokojencev, razočaranih nad državo, razočaranih nad tem, kaj jim pripada oziroma koliko dobijo po končanih štiridesetih letih dela, zelo razočarani. Pravijo, sobote smo dajali, solidarno smo gradili šole, vrtce, infrastrukturo v državi, sedaj pa prejemamo teh mizernih petsto evrov. Pa vam povem, da še petsto evrov ne prejema marsikdo. Kmetje prejemajo kmečko pokojnino dvesto štirideset evrov, invalidnine dvesto štirideset evrov. Kdo lahko preživi z dvesto štiridesetimi evri? Želim si, da bi država znala upravljati s svojim premoženjem dobro. To si želim že zadnjih sedem let, že vse od ustanovitve Slovenskega državnega holdinga, ko smo rekli, da bo jim, da bomo skrbeli za državno srebrnino, pa vendarle sem razočarana nad tem, kako se je pod vlado Alenke Bratušek vendarle upravljalo z državno srebrnino. Šlo je za prehrambno podjetje Žito, ki se je prodalo hrvaški Podravki. Kam je šel denar od kupnine? Jaz sem pričakovala neko vizijo takrat in zdaj leve vlade, ki bo rekla: "Res, za Slovenijo je to strateško, tam bomo vložil denar, iz katerega bomo potem črpali, da bomo dobili denar za upokojence, za dostojno življenje invalidov, vdov, vseh teh, ki dejansko prejemajo manj kot petsto evrov v tej državi." Kam je šel denar? V proračun in za odplačilo dolgov je šel denar. Kje je kakšna strategija, da bomo rekli: "To je pa za Slovenijo strateško." Poglejte, jaz še zdaj ne vem, kaj je za Slovenijo strateško. Žito je bilo, podjetje Žito je bilo za Hrvaško strateško. Tam so vložili iz upokojenskega sklada Hrvaške, so naložili in kupili seveda prehrambeno industrijo. V tem državnem zboru vse prevečkrat slišimo, kako pomembna je hrana, ki jo imel, kako pomembna je samooskrba. Očitno se naši sosedje Hrvati to zavedajo, mi pa se tega ne zavedamo. Nimamo vizije, kaj je za nas strateško, in se ves čas vrtimo, da je za nas strateško, infrastruktura, Luka Koper. Ja, če je za nas strateška Luka Koper, potem moramo razmišljati, a je za nas strateška Luka Reka, Luka Split. A bomo šli tako kot pri igrah Monopolija, ampak jaz žal ne od vlade Alenke Bratušek ne od vlade Mira Cerarja in od vlade Marjana Šarca tega ne slišim. Slišim pa razočarane ljudi na terenu, ko rečejo, niti na volitve ne grem, ker Slovenije ni več, ker ne morem pristati na to, da sem si v štiridesetih letih dobil, zaslužil petsto evrov pokojnine. Tudi ta vlada in vlada Mira Cerarja niso razumeli, kaj pomeni demografija za državo. Ne razumejo, da če želimo imeti vzdržno pokojninsko blagajno, potrebujemo tudi rešitev na demografskem področju, potrebujemo seveda ljudi, ki bojo imeli dobre službe, potrebujemo močno gospodarstvo, ki bo seveda omogočilo mladim delo, ki bo omogočilo mladim stanovanja, ki bo omogočilo mladim izobraževanje in seveda posledično bo tudi vplačil v blagajno pokojninsko več. Želim, da bi vlada razumela, da je potrebno razmišljati o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja, za ženske in za očete. Želim, da bi vendarle razumeli, da na slovenskem podeželju še vedno živi približno trinajst tisoč kmečkih žensk, ki nič ne prejemajo, ker jih je sistem enostavno izbrisal. Želim, da bi sistem prepoznal, kaj pomeni biti v tej državi invalid z dvesto štiridesetimi evri. Kje je vizija Slovenije? S strani kolega je bilo rečeno, krščanski demokrati bi na glavo obrnili ta solidarnostni sistem. Ja, ker ta sistem, ki je zdaj, povzroča in proizvaja reveže. Treba razmišljati, kako bomo zagotovili dostojne pokojnine čez štirideset let, ker ta sistem dejansko kot kaže, je preživet na ta način. Želim, da bi vsi tukaj razmišljal samo o eni stvari, biti človek človeku. Če bomo to znal prebiti, to dojeti, kaj to pomeni, potem bomo lahko imel slovenski demografski sklad, potem bomo lahko imeli Slovenski državni holding, kakršnokoli obliko, ampak od tega bomo lahko vsi živeli, invalidi, upokojenci, vdove, mladi, izobraževanje bo teklo, zdravstvena blagajna. Če tega ne bomo razumeli, da je potrebno nekih sprememb, lahko tulele imamo še dvajset sej ali pa trideset, še nadaljnja tri leta, kolikor je mandat te vlade, pa ne bo nobenih sprememb, ker ni želje. Ker ni želje po spremembah. In če bi bili človek človeku človek, potem bi bilo v tej državi drugače in jaz upam, da bo.